Hvala za možnost, da to pojasnim. Zdravstvo nima nobene zveze z dohodnino, proračun pa ima. In če zdravstvu zmanjka denarja, potem je odvisen tudi od proračuna, ne samo od zdravstvene blagajne. lahko se zgodi takoj. Tako da vse skupaj je, govoril sem o celotnem sistemu. Celoten sistem je občutljiv in zajema vse odhodke, ki jih ima država, in tudi vse prihodke, ki ima država. Samo v tem kontekstu sem omenil zdravstvo, ne pa da je neposredno povezan ali kakorkoli povezan zdravstveno blagajno. Hvala.